Herr Kommissar, ich danke Ihnen für Ihr Engagement, und ich schätze Sie dafür, dass Sie diese Fragen wirklich so wichtig nehmen, wie sie sind. Wenn wir allerdings in die Details gehen, dann müssen wir noch miteinander reden, denn wir wollen beide Sie sagen es ja auch einen Vertrag, der wirklich Zugang schafft und nicht alter Wein in neuen Schläuchen ist.

Wenn man Blindenorganisationen dazu verpflichtet, diese Suche exzessiv durchzuführen, dann nützt das weder den Verlegern, noch können Blinde wirklich Zugang zu Werken bekommen. Das ist ein gravierender Punkt, das müssen wir ausschließen.

Hier müssen wir berücksichtigen, dass wir nicht das europäische Modell anderswo voraussetzen. Dritter Punkt Wenn das in der Praxis funktionieren kann, müssen wir auch ausschließen, dass mit technischen Maßnahmen der Zugang blockiert wird.

Ich möchte gerne, dass Sie diese Punkte wirklich konsequent berücksichtigen.

Denn offensichtlich gibt es Mitgliedstaaten, die versuchen, den Zugang von Blinden und Sehbehinderten zu den Werken der Weltliteratur wiederum über bürokratische und technische Hindernisse zu erschweren.